Ja. Predsedujoči, hvala lepa za besedo. Spoštovani minister, prav lep pozdrav! Midva zdaj imava ta privilegij, da sva zadnja pri vprašanjih iz, notranjih zadev, tako da predlagam, da kar začnimo, oziroma da vas vprašam tisto, kar želim. Zdaj, konec novembra ste se udeležili ministrskega srečanja v Bratislavi - Simona, zakaj pa to tako odmeva - tam ste sami postregli z določenimi podatki, osem tisoč nezakonitih, prehodov meje, to je v povprečju sto do sto petdeset na teden. Več kot dva tisoč petsto prošenj je bilo za azil, se pravi, za mednarodno zaščito, kar je štirikrat več kot v prejšnjih letih. Zdaj mnogi mnogi od teh seveda potem nekako, bi rekel, čudežno izginejo, potem se ne smemo spraševati, zakaj Avstrijci "de facto" zapirajo meje, ker je to seveda pot preko Avstrije do Nemčije. Zdaj, sam kot Mariborčan sem dostikrat v Gradcu, vsaj štirikrat na mesec, grem v Avstrijo in vidim dejansko tam policisti konstanto stojijo, včasih preverijo dokumente včasih, ne, ampak "de facto" je schengenska meja tudi po zaslugi Slovenije, v navednicah seveda, padla. Zdaj, tukaj me zanima, dvoje, glede na to, imamo en žalostni paradoks bi rekel, ne, desetega dvanajstega, smo pristopili, Slovenija pristopila h, globalnemu sporazumu o migracijah. Zdaj me zanima. Zakaj vi sami niste bili, zakaj ste umanjkali v Marakešu? Zakaj ste tja poslali državnega sekretarja? Vaš hrvaški kolega je bil tam v Marakešu. Se morda tudi vi strinjate s tistimi, ki pravijo, da, globalni sporazum na neki način izenačuje izenačuje, ilegalne in legalne migrante in ste se na tak način, bi rekel, nekako zavarovali svoj hrbet? In pa, kaj boste dejansko pod ministrstvom storili, da boste preprečili te nezakonite prehodi, ki grejo na tisoče? In, seznanjen sem, da junija je bil, še preden ste bili minister, je bil na, ravni direktorja policije, bi rekel, sestanek, kjer so dejansko, potekali neki, predlogi oziroma sestanki na temu predlogu skupni, o skupnih o ukrepih za to migracijsko politiko. Me pa seveda zdaj zanima, zdaj pol leta kasneje, če so v tej povezavi kakšni pozitivni učinki. Hvala lepa.